Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono passati dieci mesi da quando questo Parlamento ha adottato la propria posizione sulla proposta di direttiva sulla rendicontazione pubblica Stato per Stato, uno strumento fondamentale per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale a livello europeo e globale. Uno strumento di trasparenza a costi contenuti che